Ich werde angesichts der fortgeschrittenen Zeit die zwei Minuten nicht ausnutzen. Ich werde eine Bemerkung machen, die aus meiner Sicht die wichtigste ist Dieser Fonds für strategische Investitionen in Europa ist notwendig, und er ist nützlich. Aber dieses Haus, das Europäische Parlament, hat weder beim ersten Mal beiEFSI I, noch beim zweiten Mal, bei der Verlängerung, das Konzept einfach durchgewunken und abgenickt.

Es ist, es war und es bleibt bitter nötig, dass Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, sich einmischen in die Umsetzung dieses so notwendigen Vehikels, weil wir es zu einem Instrument für eine bessere Qualität des Lebens und des Arbeitens, für mehr Nachhaltigkeit und für die Zukunft Europas